forseti vill taka fram að fyrsta dagskrármálinu skýrslu ráðherra verður frestað þar til síðar á fundinum vegna fundahalda forustumanna flokkanna